hat uns alle gerührt. Die Tatkraft, mit der die Bevölkerung zum Wiederaufbau geschritten ist, hat uns alle tief beeindruckt. Das Atomunglück von Fukushima hat eine weltweite Debatte über die Sicherheit und die Zukunft der Atomkraft angestoßen. Diese kontroverse Debatte gibt es auch in diesem Haus. Jeder Einzelne von uns muss für sich selbst entscheiden, wo er in dieser Debatte steht. Aber es ist gut, dass es die Debatte so kontrovers sie sein mag in unserem Hause gibt. Denn obwohl der Energiemix die jeweilige Zusammensetzung der Energieversorgung aus verschiedenen Energiequellen und damit auch die Entscheidung für oder gegen Atomkraft Sache der Mitgliedstaaten ist, also in der Hoheit der nationalen Regierungen und Parlamente liegt, gilt es dennoch, eine europäische Debatte zu führen. Denn wir sind in Europa alle mit den Stromnetzen unserer Nachbarn verknüpft. Die Energieentscheidungen in einem Land haben Auswirkungen auf das Leben der Menschen in anderen Ländern. Denn 30 Prozent der europäischen Energie stammen heute aus Atomkraft und ob diese sicher ist, geht uns alle an. Während das Erdbeben und der Tsunami in Japan tragische Naturkatastrophen waren, so wurde das schlimmste Atomunglück seit Tschernobyl von Menschen verursacht. Fukushima hätte verhindert werden können. Das ist die Lehre, die aus diesem Unglück gezogen werden muss. Jenseits aller Meinungsunterschiede zwischen den Atomkraftgegnern und den Atomkraftbefürwortern ist deshalb eines unstreitig Wir müssen alles tun, um die größtmögliche Sicherheit von Atomkraftwerken zu gewährleisten. Im Gegensatz zu vielen, die auch nach dieser Tragödie nur diskutiert haben, hat das Europäische Parlament gehandelt. Wir begrüßen die Anstrengungen, die von der EU Kommission und von den Experten in unserem eigenen Hause im vergangenen Jahr unternommen wurden, um die Atomenergie sicherer zu machen. Dazu gehören die freiwilligen Stresstests von 143 Atomkraftwerken in der EU, die alle 14 Mitgliedsstaaten, in denen Atomkraftwerke betrieben werden, durchgeführt haben. Im Juni wird die EU Kommission den abschließenden Bericht dazu vorlegen. Lassen Sie mich an dieser Stelle meine Forderung wiederholen, dass Atomkraftwerke, die beim Stresstest durchfallen, sofort vom Netz genommen werden müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sinnvoll ist, einen Stresstest durchzuführen und ein Atomkraftwerk, das ihn nicht besteht, trotzdem weiter zu betreiben. Ich begrüße auch den Bericht zum Atommüll, den wir im vergangenen Jahr in unserem Haus verabschiedet haben. Zum ersten Mal gibt es europaweit verbindliche Regeln und Sicherheitsstandards für den Umgang mit atomarem Abfall. Im Februar wurde im Umweltausschuss über einen Bericht über die Energieeffizienz abgestimmt. Bis 2020 sollen Einsparungen von 20 Prozent erreicht werden, um eine effizientere Energienutzung europaweit

20 Ziele. Lassen Sie uns aus der Katastrophe von Fukushima, die unermessliches Leid über die Menschen in Japan gebracht hat, die Lehre ziehen, dass wir auch ungeachtet der oft unversöhnlichen Meinungsunterschiede, die es in dieser Frage gibt für oder gegen Atomkraft eine gemeinsame Verantwortung für die größtmögliche Sicherheit von Atomkraft tragen. Gerade wir hier im Europäischen Parlament sind dazu aufgerufen, konkrete Maßnahmen, so wie wir sie ergriffen haben, auch weiterhin